Señora Presidenta, la vecindad sur tiene que seguir siendo una prioridad de la Unión Europea, en especial ahora, cuando estos países están viviendo los efectos de la Primavera Árabe.

Desde la vía reformista, eficaz y estable de Marruecos hasta la intervención militar en Egipto o la guerra civil que vive Siria. Ante esta diversidad de situaciones, en algunos casos trágicas o decepcionantes, la Unión Europea no puede desentenderse de esta vecindad. Desde la base y condición de los valores, principios e intereses que deben regir nuestra política exterior, la Unión debe seguir ayudando a estos países y a sus poblaciones política y económicamente.

Nos ligan con nuestros vecinos no solo la geografía sino también muchos y diversos lazos de intereses. Y debemos contemplar con estos países un futuro compartido de paz, libertad y prosperidad. Por último, quisiera expresar mi satisfacción por que mañana se celebre en España una reunión del llamado Diálogo 55 de los Ministros de Asuntos Exteriores de los países mediterráneos occidentales, orientada hacia la cooperación económica.